Paní předsedající, je naší povinností zajistit bezpečnost a bojovat proti všem příčinám násilí a nenávisti. Na úrovni Evropské unie se musíme poučit z rizik multikulturní společnosti. Z rizik, kterými jsou ghetta, vyloučené lokality, nedostatečně vzdělané a nezaměstnané generace mladých lidí, kteří nemají životní perspektivu a kteří jsou velkým rizikem, protože jsou zklamaní, hledají náplň svého života. Proto také navrhujeme řadu praktických opatření proti radikalizaci ve vězeních. Lepší kontrolu internetu, lepší vzdělávání a práci s ohroženou mládeží. Potřebujeme efektivnější práci Eurojustu, propojení nástrojů vnitřní a vnější bezpečnosti. Ale myslím si, že nic z toho nebude stačit, pokud zde bude přibývat lidí frustrovaných a zklamaných, kteří jsou pak snadnou kořistí radikální sekty. Ale Evropa stojí na křesťanských základech a my bychom se neměli vzdávat našich hodnot.